lepa. Škoda, gospod odhaja, ne. Pa vseeno, saj bo verjetno pogledal posnetek ali pa bo kaj prebral, ne. Rekel je namreč, da, to ni ad personam zadeva, ne, da to ni uperjeno proti Janezu Janši, ne. Zakaj pa potem tisto določilo v zakonu o poslancih, ki kjer, je določeno, je tako namen ste imeli, ne, določiti čas, v katerem mora nadomestni poslanec prevzeti mandat. Le zakaj ne, to je slučajno gospodu padlo na pamet že verjetno ena tri leta prej, ne. Ampak kakorkoli, pojdimo k bistvu. Glejte, komplet zakonodaje, ki je padel, ne, tako rekoč na odboru, mi imamo tako in tako poslovnik malo smešen, zdajle razpravljamo o paketu zakonov, ki ga ni, ne. nimamo več tega paketa zakonov, padel je na matičnem delovnem telesu, dveh matičnih delovnih telesih in zdaj mi o tem razpravljamo, ne. Majčkeno smo smešni, ne. To bi lahko bilo končano tudi na matičnem delovnem telesu in se ne bi v tej dvorani več pogovarjali o tem, o nečem, česar ni ni več. Da smo si pa popolnoma vprašanje, vprašanje, ki so bila urejana v teh zakonih, smo mi začeli leta tisoč devetsto šestindevetdeset, tisoč devetsto šestindevetdeset. Takrat, ko je bil vzpostavljen, vsaj formalno po ustavnem sodišču večinski volilni sistem, ki ga je kasneje ta državni zbor v tistem sklicu po letu dva tisoč seveda zavrnil in je spremenil ustavo. Tam smo mi nastavili vse potrebno, da bi prišli do nekega normalnega sistema v tej državi. Mi tako ali tako nimamo normalnega sistema v tej državi, če lahko ne vem, ima občina Litija recimo tri poslance, pa jim nisem nič fovš, ne, ima tak tak sistem je, potem imamo pa nekaj neko regijo, recimo Prekmurje, Ne mislim v tem mandatu, ne mislim v tem mandatu h vem, da je v tem mandatu, ampak enem prejšnjih mandatov pa je tako tudi bilo. Glejte, pri taki volilni zakonodaji, ne, je nekaj hudo narobe. Mi potrebujemo in pa seveda potem tudi to, ne, da imaš poslanca s tristo enim glasom ne, pa poslanca z devet tisoč glasovi, ne. Na ene od prejšnjih volitev je gospod Pahor dobil devet tisoč glasov ali osem tisoč devetsto, nekaj takega, Katarina Kresal pa tristo en glas, ne. No, in je pol najpomembnejša v tej državi ona seveda, ne. Sistem bi morali začeti pri večinskem volilnem sistemu zato, da tej dvorani ne bo nikogar, ki bo imel manj, kot petdeset odstotkov glasov. Vsak od poslancev v tem zboru in vsak volilni okraj bi posledično imela enega poslanca in tisti bi imel petdesetprocentno podporo ljudi iz tistega okolja. To je verjetno neki normalni in pravičen sistem, ki bi ga morali imeti. Seveda pa sodi noter vse ostalo tudi, ne misliti, da smo mi bili proti temu, potem temu paketu zakonov zaradi določil, ki so tam notri o šestmesečnem, še zaporni kazni in posledicah, ki iz tega izhajajo. Saj to ni osnovni problem te države. In tudi ni ni, za nas ni sporno in problematično, ampak za nas je, da se najde pač skupina poslancev, ne, običajno tistih, ki imajo najmanj podpore, a ne, Se pravi in nekaj naredi, neki izdelek, ki je šalabajzerski, proti kateremu so vsi, od državnega sveta, Zakonodajno-pravne službe, pravniških združenj in ne vem kaj vse. Saj, kdo pa je bil za ta paket zakonov, razen tistih, ki ste glasovali na odborih za? Kdo je bil še za? Na odborih smo potem, na vsaj na, Odboru za notranjo politiko smo potem kaj imeli na koncu? Imeli smo neustavno večino. Mi smo imeli stoprocentno večino proti zakonom. Predsednik je glasoval drugače, okej. Imeli smo torej ustavno večino in še večjo večino od ustavne večine proti zakonom. Problem je torej v tem, da se je nekdo spravil in je cel ta sistem nastavil tako, da je všečno njemu za trenutne potrebe. Malo je še pogledal, kaj je še ostalo odprtega na ustavnem sodišču, in to je to. Mi moramo priti tudi do teh rešitev, ki so zdaj notri, tudi do takih rešitev. Tudi do teh. Postaviti hišo od temeljev do strehe. Gospod Möderndorfer se pa zdaj spravil popravljati, bomo rekli, pol ali pa četrt strehe hiše, temeljev pa ni. Saj se ne splača investirati v v v novo opeko, če pa nimaš temeljev, ko bo to skupaj padlo. podprli bomo tudi z naše strani vse tisto, ko bo pripravljeno na način, kot sem začel, od večinskega volilnega sistema in naprej. In nenazadnje nenazadnje, v ta paket zakonodaje sodi tudi člen, da nekdanji sodelavci Službe državne varnosti ne morejo. Tudi to sodi v ta paket. In ko bo zadeva zastavljena tako, bo imela podporo tudi z naše strani, lepa.